en España entre los días 12 y 15 de septiembre. Esos daños ya están calculados, y lo que quiero denunciar ante esta Cámara es la pasividad del Gobierno en funciones español —el Gobierno de Pedro Sánchez— en activar y en poner en marcha lo más rápidamente posible el Fondo de Solidaridad en el caso de Murcia concretamente, esta región cumple todos los requisitos para poder ser beneficiaria del Fondo de Solidaridad.

Estamos hablando de unos daños que han sido ya contabilizados y de unos ciudadanos que están esperando que Europa reaccione. Uno de los principales valores europeos es la solidaridad y el Fondo de Solidaridad Europeo está para funcionar en casos como estos, para reaccionar y dar respuesta a los ciudadanos que se ven sobrepasados y en situaciones muchas veces dramáticas como las que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, desde aquí, desde el Parlamento Europeo, pido al Consejo, pido a los Estados miembros que aceleren todo lo posible la puesta en marcha del Fondo de Solidaridad Europeo. Y lo digo ante una amenaza de que puede volver a haber lluvias torrenciales que afecten a Baleares, a Valencia o a Cataluña en estos días. La Unión Europea tiene que reaccionar rápidamente y no puede ser un ente que tarda semanas y semanas en reaccionar frente a catástrofes naturales como las que acabamos de sufrir en España o como las que han sufrido nuestros vecinos en Portugal —en las Azores—. Europa tiene que ser capaz de ser solidaria y tiene que ser capaz de reaccionar rápido ante la necesidad de los ciudadanos.